Domnule președinte, așa cum ați spus și dumneavoastră, în urmă cu mai bine de șase luni, Parlamentul a decis să aibă o dezbatere despre situația din Republica Moldova și, de asemenea, să voteze o rezoluție. În cursul sesiunii din octombrie, votarea rezoluției a fost amânată și, de atunci încoace, în fiecare lună, grupul nostru politic a solicitat votarea textului cu pricina.

Ultima dată pretextul a fost acela că o delegație a Comisiei de afaceri externe va merge în Republica Moldova și, după ce se întoarce, vom avea ocazia de a vota în cunoștință de cauză o rezoluție. Delegația a făcut această vizită în urmă cu două săptămâni și cred că a sosit momentul să ne ținem însă și de cuvânt în privința votării acestui text. Cred că Republica Moldova are nevoie de sprijinul Parlamentului European și nu văd niciun motiv care să ne împiedice să trecem la vot după, iată, șase luni de la dezbaterea care s a ținut în hemiciclu.